Izrael állam párévente meggyilkol és megsebesít tízezer palesztint és földig rombolja Gázát.

Kérdezem az Európai Tanács itt jelenlévő képviselőjét a következőkről. Első kérdés mit tesz az Európai Unió azért, hogy a háborús bűnösök büntetőjogi felelősségre vonása megtörténjen? Második kérdés mit tesz az Európai Unió azért, hogy a károkozásért kártérítési felelősséggel tartozzon Izrael, és ne az európai uniós adófizetőnek kelljen újra és újra újjáépítenie azt, amit Izrael lerombol? Harmadik kérdés teljesen egyértelmű, hogy Izrael rendszeresen és folyamatosan megsérti különösen a második paragrafusát, második cikkét az Izrael és az Európai Unió közötti társulási szerződésnek.